Dabei müssen wir beachten, welches Interesse auch die Europäische Union in diesem Land hat, denn viele europäische Firmen sind momentan und waren es in der Vergangenheit in Kasachstan aktiv. Die EU hat ein signifikantes ökonomisches Interesse in Kasachstan.

Wir als Europäisches Parlament haben eine Verantwortung, darauf zu achten, dass die Unternehmen diese einhalten. Deshalb brauchen wir beim neuen Partnerschaftsabkommen mit Kasachstan ein robustes Nachhaltigkeitskapitel mit einem funktionierenden Monitoringmechanismus, damit wir überprüfen können, ob unsere Forderungen eingehalten werden. Wir brauchen darüber hinaus ein neues Konzept für die Extraktion von Rohstoffen, das Menschenrechte und soziale wie ökologische Standards in den Mittelpunkt stellt, das auch den Technologietransfer vorantreibt, lokale Wertschöpfung und Diversifizierung der Wirtschaft in den Blick nimmt und dabei auch die regionale Integration fördert. Hierbei sind Menschenrechte die zentrale Herausforderung. Menschenrechtsverletzungen im extraktiven Sektor sind enorm. Wir dürfen in Zentralasien die europäischen Eigeninteressen niemals über Menschenrechte stellen.